Gerade wegen der Geschichte des ungarischen Volkes ist es von einer besonderen Tragik, dass es nun die eigene Regierung ist, die den ungarischen Bürgerinnen und Bürgern wesentliche Rechte vorenthält. Einigen Rednern möchte ich sagen Selbst wenn eine Partei tatsächlich von zwei Dritteln aller Wahlberechtigten gewählt würde, hätte sie eine ganz besondere Verantwortung, in einem demokratischen System sicherzustellen, dass die politische Minderheit in den Medien ihre Position darstellen kann, eine besondere Verantwortung dafür, sicherzustellen, dass die politische Minderheit personell in Medien, in Justiz und anderen Bereichen vertreten ist. Das ist ein Kernprinzip demokratischer Systeme, und es ist tragisch, dass das nicht passiert. Dass wir heute diese Debatte führen müssen und es ist gut, dass wir sie führen liegt aber nicht nur an der Handlungsweise der ungarischen Regierung. Es liegt auch daran, dass in der Vergangenheit der Rat nicht in der Lage war, sowohl im Falle Ungarns als auch in anderen Situationen einmal deutlich Stellung zu beziehen und die europäischen Werte in den Mittelpunkt zu stellen.

Es geht doch bei der Unabhängigkeit der Justiz nicht darum zu prüfen, ob die Veränderung der Höchstgrenze beim Richteralter mit der Antidiskriminierungsrichtlinie übereinstimmt, sondern man muss das gesamte Paket sehen und prüfen Ist da die Annahme berechtigt, dass künftig nur Anhänger einer bestimmten Partei in bestimmten Bereichen vertreten sind?